Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è molta malafede in questo dibattito, la malafede di chi si è dimenticato di aver votato a cuor leggero per l'estensione dell'Europa a questi paesi dell'Est, che hanno una legislazione sociale e una situazione economica produttiva molto diversa e concorrenziale. Si è innescata una guerra fra popoli, anziché fare l'Europa dei popoli, per gli interessi di chi voleva sfruttare questo allargamento all'Est per motivi finanziari. E allora, cara signora commissario Malmström, Lei non deve venire qui a raccontarci, come fa da anni, le solite balle sulle risposte quando ci sono queste crisi. Lei deve riconoscere gli errori gravissimi che ha commesso questa Europa dei banchieri.